Die G20 Tagung, die am Wochenende in Hamburg stattfindet, ist doch ein Zeichen, dass die UN nicht gut funktioniert. Wie kann es sein, dass 175 Länder vor der Tür stehen und 20 Länder den Gang der Weltgeschichte bestimmen? Also ich stimme Ihnen zu Die UNO muss reformiert werden, sie muss stärker werden, sie muss effizienter werden. Wir sollten alles tun, um den Generalsekretär zu unterstützen, das haben Sie auch gesagt. Wir haben hier im Parlament morgen noch mal den Wunsch, dass neben der Generalversammlung auch eine parlamentarische Versammlung eingerichtet wird.